Osim što ruši ugled cjelokupnom poljoprivredno prehrambenom sektoru i izaziva rast nepovjerenja u zajedničko tržište, ova je vrsta kriminala opasna i za zdravlje građana. Zbog gospodarske krize i pada kupovne moći, uz sve rigoroznije tehničke zahtjeve prema proizvođačima koji su doveli do porasta troškova proizvodnje, broj prijevara je drastično porastao. Apsolutno podržavam povećanje opsega nenajavljenih inspekcija i rigoroznije kažnjavanje prevaranata uključujući i najveće igrače na tržištu, naročito u distributivnom lancu, koji su zbog sprege s vlasti često nedodirljivi. Uz kažnjavanje onih koji varaju trebali bismo primjereno nagraditi one koji proizvode sigurnu i kvalitetnu hranu, a koji često nisu konkurentni jer se radi mahom o malim obiteljskim gospodarstvima. Time bismo dodatno potaknuli poštene proizvođače čije nam je prisustvo na zajedničkom tržištu od najveće važnosti i vratili poljuljano povjerenje potrošača.